fyrirspurnatíma á norðurlandaráðsþingi þá held ég að það sé óhjákvæmilegt að fram komi að hæstvirtur ráðherra var einungis að fylgja þeirri tímatöflu sem lagt var upp með af hálfu þeirra sem skipulögðu þann fund þannig að það er ekki hægt að áfellast hann fyrir að vera mættur á þeim tíma sem honum er sagt að vera mættur á til næstu funda og finnst mér það frekar ósanngjarnt það kom fram á þinginu og mér finnst frekar ósanngjarnt að nefna það í þessari umræðu það sem ég vildi gera að umræðuefni í þessu andsvari er að mér þykir háttvirtur þingmaður ganga frekar langt í því að halda sig í þeirri undarlegu skógarferð sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon kaus að fara til noregs til að reyna að finna fyrir því einhvers konar rökstuðning að eitthvað annað en alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og samstarfið við hann hefði getað verið mögulegt og í reynd væri í því einhver valkostur það kom skýrt fram í máli forsætisráðherra noregs á norðurlandaráðsþingi að aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðsins að þessu máli auðveldaði aðkomu annarra ríkja það kom líka skýrt fram hjá honum að einstök ríki hefðu ekki burði til að hanna eða fylgja eftir verkefnum af þessum toga ég er ekki með nákvæmt orðalag fyrir framan mig hann tók afar skýrt og jafnvel enn skýrar af skarið með þetta í viðtali við ríkisútvarpið sjónvarp í gærkvöldi frekar en fyrrakvöld og fjallaði þar nákvæmlega um þessi atriði með öðrum orðum það eru ekki einstök ríki sem hafa til þess þekkingu eða hæfni eða burði að stjórna eða reka